Jedną z najbardziej podstawowych form profilaktyki wielu chorób jest mycie rąk bieżącą ciepłą wodą z mydłem. W Parlamencie Europejskim od lipca 2016 r.,

Biorąc pod uwagę, że w parlamencie pracują i przebywają ludzie nie tylko z całej Europy, ale nawet z różnych stron świata, i nawet zakładając, że wszyscy są zdrowi to jednak mogą być nosicielami różnych chorób. Ponadto asystenci myją naczynia w toaletach także zimną wodą, co przeczy podstawowym zasadom profilaktyki, stanowiąc czynnik ryzyka przenoszenia różnych chorób. Na początku kadencji, mojej kadencji, pytałam pana wiceprzewodniczącego o zaistniałą sytuację ponieważ warunki higieniczne nie uległy zmianie.